Het gaat over de koers en het gaat ook over de uitvoering straks.

Wat hebben wij vastgesteld?

earmarking is één van de instrumenten die hebben gewerkt en die ook de agenda in de regio's en steden nadrukkelijk hebben beïnvloed. Het leidt tot een beter profiel in de kenniseconomie waar wij naartoe groeien en tot meer specialisatie.